Las políticas de austeridad han sido terribles, políticas de austeridad —no lo olvidemos— dirigidas desde la Comisión Europea. Y han sido todavía más terribles para las mujeres. Las mujeres son mucho más vulnerables al cierre de los servicios públicos, la educación, la sanidad, los servicios sociales y la justicia. Lo sufren mucho más, y esto demuestra que esa igualdad de la que tan contentos estamos en la Unión Europea es realmente solo un espejismo.

Hay muchísimo camino que recorrer, y estamos hablando de millones de personas, de millones de mujeres que se sienten discriminadas y que sufren más porque las políticas de igualdad se quedan en el papel, se quedan en la teoría y no se aplican.